Pani Przewodnicząca! Nie na taką Unię umawialiśmy się Unię, która z butami ingeruje w sprawy wewnętrzne poszczególnych krajów, ich porządek, który demokratyczne kraje mają same wyłączne uprawnienia regulować, Unię, która narzuca w sferze moralnej działania, które są nieakceptowalne, które można uznać za barbarzyńskie. Nie na taką Unię umawialiśmy się i dlatego trzeba zdać sobie sprawę, że tego rodzaju dyskusje jak ta dzisiaj, która odbyła się w Parlamencie Europejskim, będą też budzić nastroje antyunijne. Musimy zdawać sobie sprawę, że wielu mieszkańców Europy chce Unii, ale takiej, w której będzie można ze sobą współpracować, szanując jednocześnie własne odrębności, szanując to, że każdy z krajów ma wyłączne prawo stanowienia o swoich moralnych zasadach.

Pamiętajcie o tym.